frú forseti ágætu landsmenn þegar kemur að því að ræða verk og verkleysi þessarar ríkisstjórnar er af nógu að taka þótt sumt hafi tekist vel er eins og gerist og gengur annað aðfinnsluvert nægir þar að nefna til dæmis icesave málið sem fyrir tilstuðlan þjóðarinnar sjálfrar á endanum hefur nú fengið farsælan farveg og nákvæmlega þann farveg sem lee buchheit lagði til í fyrstu heimsókn sinni hingað til íslands sumarið tvö þúsund og níu önnur mál sem hafa fengið minni athygli en skyldi en koma í beinu framhaldi af hruninu og skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og snúa meira að alþingi sjálfu eru til dæmis frumvörp ríkisstjórnarinnar um rannsóknarnefndir upplýsingalög stjórnarráðið siðareglur fullnustu refsinga og breytingar á embætti sérstaks saksóknara sum þessara mála hafa verið samin og framreidd af embættismönnum stjórnarráðsins sem margir hverjir voru sjálfir í ábyrgðarstöðum fyrir hrunið og höfðu aðkomu að þeirra tíma löggjöf og eftirfylgni hennar það hefur komið í ljós að sum þessara frumvarpa eru í litlu samræmi við þá alvarlegu atburði sem gerðust hér fyrir hrun og ollu því og oft eru þau í mjög litlu samræmi við niðurstöður skýrslna þeirra sem frumvarpshöfundar segjast styðjast við það er athyglisvert að lesa saman skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og skýrsluna samhent stjórnsýsla og bera svo innihaldið saman við sum þessara frumvarpa þar sem niðurstöður eru oft mjög útvatnaðar og jafnvel andstæðar niðurstöðum skýrslnanna frú forseti hér hefur orðið á alvarlegur misbrestur og þar sem dæmin um þetta eru mörg er mikilvægt að þingið sé meðvitað um að áhrif embættismanna á löggjöf eru miklum mun meiri en æskilegt getur talist hér er ekki við ríkisstjórnina eða einstaka ráðherra að sakast enda erfitt að gera sér í hugarlund að þeir lúslesi frumvörp með skírskotunum til frumgagna og heimilda enda ekki þeirra verk

ég leyfi mér að nefna nokkur mjög mikilvæg mál sem allsherjarnefnd hefur þurft að taka í yfirhalningu eftir að hafa verið dæmd nánast ónýt af umsagnaraðilum utan embættismannakerfisins hér er um að ræða frumvarpið um rannsóknarnefndir frumvarp um upplýsingalög frumvarp um stjórnarráðið og frumvarp um siðareglur stjórnarráðsins frumvörp þessi komu flest inn í þingið frá ríkisstjórninni og hefðu að óbreyttu leitt til þess að margar ábendingar og tillögur sem komið hafa fram um úrbætur með tilliti til hrunsins hefðu orðið að engu það hefur svo eingöngu verið með dyggum stuðningi formanns allsherjarnefndar háttvirtur þingmaður róberts marshalls að allsherjarnefnd hefur getað spyrnt við fótum og lagfært frumvörpin oft hefur heyrst að heppilegra væri að gerð frumvarpa færi fram á alþingi en ekki hjá framkvæmdarvaldinu og af fréttum af stjórnlagaráði virðist sem tillögur þess um skarpari aðskilnað löggjafar og framkvæmdarvalds innihaldi ákvæði í þessa veru mikilvægt er að alþingi taki einnig þetta frumkvæði og stefni að stóreflingu nefndasviðsins sem hefði þá á sinni könnu gerð allra frumvarpa sem leggja á fram en með samvinnu og samráði við framkvæmdarvaldið og þá sérfræðiþekkingu sem þar er eins og þörf krefur

á alþingi undanfarin ár og áratugi að afgreiða löggjöf á færibandi á hvaða tímum sólarhringsins sem er hefur viðhaldist þrátt fyrir hrunið og þrátt fyrir ábendingar í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis um brýnar úrbætur á starfsháttum þingsins er skemmst að minnast þess í gærkvöldi að þingmaður kom ekki upp orði fyrir hlátri þegar hann ætlaði að ræða um alþingi sem fjölskylduvænan vinnustað

fimm til þrjátíu sem ekki væri sátt um það er ekki hægt að bjóða þjóðinni upp á lagasetningu með svona aðferðum og stjórnmálamenn verða að gera sér grein fyrir því að sum mál eru einfaldlega þannig vaxin að þau þurfa langa og ítarlega umræðu grundvallarbreytingar á til dæmis

ríkisstjórnarinnar án þess að nefna það að nú tveimur árum eftir kosningar þar sem allir flokkar gáfu loforð um víðtækar lýðræðisumbætur hefur ekkert orðið um efndir í þeim efnum frumvörp ríkisstjórnarinnar um persónukjör hafa í tvígang dagað upp í nefnd

fram um aukið vægi þjóðaratkvæðagreiðslna og frumvarp hreyfingarinnar um það mál hefur verið lagt fram í þrígang en alltaf verið svæft í nefnd brýnt lýðræðisumbótamál sem heldur hefur ekki verið fylgt eftir er breyting á lögum um fjármál stjórnmálaflokka en enn megum við búa við það að stjórnmálaflokkar mega taka við fjárframlögum frá lögaðilum ekki er skylt að upplýsa um öll fjárframlög og stjórnmálaflokkum er gróflega mismunað þegar kemur að úthlutun almannafjár til stjórnmálastarfsemi í því efni hefur hreyfingin lagt fram frumvarp um breytingar á lögum um fjármál og fjármögnun stjórnmálasamtaka þar sem gagnsæi er leiðarljósið og lokað er fyrir aðkomu lögaðila það er fyrirtækja og samtaka þeirra að fjármögnun stjórnmálaflokka og stjórnmálamanna þetta er mjög mikilvægt skref ekki síst í ljósi þess sem fram kemur í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis um samspil stjórnmála og viðskiptalífsins þar sem fjöldi þingmanna þáði fúlgur fjár frá fyrirtækjum nýjar upplýsingar sem komið hafa fram um fjárstuðning sjávarútvegsfyrirtækja við stjórnmálaflokka gefa tilefni til rækilegrar umhugsunar um það hvaða hagsmuna menn hugsanlega eru að gæta hér á alþingi og sýna skýrt að kominn er tími til að skera á þessi tengsl

að leggja fram okkar eigið frumvarp en frumvörp ríkisstjórnarinnar ganga of skammt eru of flókin og snúast um að viðhalda víðtækri sérhagsmunagæslu annars vegar og veita miklu miðstýringarvaldi til ráðherra hins vegar frumvarp hreyfingarinnar um breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu gengur í megindráttum út á þrennt sterka byggðatengingu þar sem öllum aflaheimildum er úthlutað aftur til sjávarbyggðanna í samræmi við það sem var áður en framsal aflaheimilda var gefið frjálst jafnræði og arðsemi þar sem allar aflaheimildir þurfa að fara á uppboð og allir landsmenn geta boðið í heimildir sanngirni er svo þriðji meginþátturinn þar sem fjármál sjávarútvegsfyrirtækja eru endurskipulögð og þær skuldir sem til eru komnar vegna kaupa á aflaheimildum eru færðar í sérstakan kvótaskuldasjóð sem verður greiddur niður með sérstöku tímabundnu gjaldi á sölu aflaheimilda frumvarpið er í anda stefnu hreyfingarinnar um að allar náttúruauðlindir skuli vera í eigu þjóðarinnar það á enginn náttúruna né þær auðlindir hennar sem við búum svo vel að nema þjóðin öll og það á enginn að fá úthlutað af þessum sameiginlegu auðlindum nema gegn sanngjörnu gjaldi þar sem allir geta staðið jafnt að vígi um þetta grundvallaratriði verður þjóðin að ná saman um það mun hins ekki gerast nema utan áhrifasviðs sérhagsmunaafla og það verkefni að skera á áhrif sérhagsmunaafla á lagasetningu svokallaðan lobbíisma er eitt af þeim mikilvægari sem alþingi getur tekið sér fyrir hendur það þýðir líka hins vegar að kjósendur verða að halda sjálfstæðisflokknum frá völdum næstu tíu árin eða svo